Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, Kolleginnen und Kollegen!

Ich würde mir auch die Möglichkeit anhören vielleicht können die Kollegen dort den Mund halten, sorry dass wir feststellen müssen, dass es vielleicht auch gut ist, wenn europäische Länder unterschiedliche Kontakte haben, damit beide Seiten an den Verhandlungstisch gebracht werden. Und wenn ich mir die Situation der Migranten dort anschaue, dann sind das wieder andere Gruppierungen, die weder von Tripolis noch von Haftar kontrolliert werden. Und damit ist die katastrophale Lage von Migranten gegeben. Frau Mogherini, kriegen Sie es wieder hin, unter diesen Umständen und hoffentlich unter besseren Umständen, dass über Sophia und andere nicht nur die Menschenrettung stattfindet, sondern gegen die Menschenhändler vorgegangen wird, die das Übelste von allem sind!